Hauptpunkte des vorliegenden Berichts sind sicherlich die Verbesserung der regulatorischen Rahmenbedingungen, insbesondere wenn es darum geht, einen erhöhten Anteil an erneuerbaren Energien einzuspeisen, die Dezentralisierung, um Investitionen anzukurbeln und insbesondere KMU einen besseren Zugang zum Energienetz zu ermöglichen und auch die Netze auszubalancieren, die Stellung der

Es wird allerdings einiges nachzuschärfen geben es wurde heute auch schon kurz angesprochen nämlich insbesondere, wenn es um die grenzüberschreitenden Preiszonen geht. Hier möchte ich die österreichisch deutsche Preiszone anführen, wo jetzt insbesondere vom deutschen Wirtschaftsminister die Einführung eines Engpassmanagements zu Österreich gefordert wird und auch ein einseitiges Vorgehen möglich ist Das soll möglichst verhindert werden. Hier funktioniert die Preiszone. Aber auch einzelne regulatorische Details auf der Mikroebene sind zu berücksichtigen.